Z wielką satysfakcją przyjmuję fakt, że Parlament Europejski pochyla się nad tak ważnym dokumentem, jakim jest dokument poświęcony walce z pedofilią, walce z przestępczością wymierzoną w najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Winniśmy zrobić wszystko, aby właśnie dzieci mogły czuć się w Europie znacznie bardziej bezpieczne. Bowiem to świat internetu, świat związany z permisywizmem, z rozpowszechnianiem swobodnego podejścia do życia seksualnego czasami przekracza granice, które wyznacza krzywda niewinnego dziecka.

Tak takie przestępstwa powinny być odpowiednio surowo karane, powinny być z odpowiednią konsekwencją ścigane.